La demande ne peut pas suivre l'offre.

Donc, un premier axe est évidemment de favoriser le maintien et le développement de ces compétences, dans l'industrie ou dans des industries connexes.

Autrement dit, il ne suffit pas de dire on va continuer à faire comme avant. Je crois qu'il faut conditionner les aides publiques à une accélération de la transformation de l'industrie. Et là, je rejoins tout à fait ce que le collègue Davis a dit. Je voudrais conclure en répondant au collègue Eppink, qui prétend évidemment que nous sommes contre la liberté. Ce qui se passe, en fait, sur le marché, c'est qu'un nombre de moins en moins important de nos concitoyens se retrouvent dans ce modèle Ma voiture, c'est ma liberté. Il suffit de se balader sur les routes de Belgique ou des Pays Bas pour se rendre compte qu'on a atteint les limites du système.